Léčiva zachraňují životy, ale mohou je také výrazným způsobem poškodit. Jak zde bylo zmíněno, je prokázáno, že nežádoucí účinky léčiv jsou pátou nejčastější příčinou úmrtí pacientů v nemocničních zařízeních. I proto je pevný, transparentní a proaktivní systém farmakovigilance nezbytně nutný pro zajištění bezpečnosti pacientů. Jsem přesvědčen, že během vyjednávání o těchto legislativních návrzích se nám společně podařilo dosáhnout výrazného zkvalitnění textu a lepší ochrany pacientů. Velmi vítám systém přímého informování, prostřednictvím kterého mohou pacienti v celé Evropě přímo podávat zprávy o nežádoucích účincích. Díky tomuto systému se nežádoucí účinky mohou odhalit dříve, pacienti podají zprávu i o takových účincích, o kterých by mohli mít problém hovořit se svým lékařem, např. psychologického nebo sexuálního charakteru. Pacienti mohou podávat informace jak prostřednictvím internetu, tak i jinými způsoby, což je dobré pro osoby, které nezacházejí s počítačem. Podařilo se nám také podpořit právo pacientů na informace, a to zlepšením přístupu k informacím vytvořením evropského webového portálu a otevřením evropské databáze farmakovigilance.

Dosáhli jsme dobrých výsledků, ale je potřebné leccos zlepšit zvýšit transparentnost rozhodování kompetentních autorit, zajistit nezbytné zdroje těmto autoritám pro jejich činnost, zajistit jejich nezávislosti a udržitelný rozpočet a v neposlední řadě také přijmout striktní požadavky, co se týče konfliktu zájmů, aby bylo možné garantovat, že rozhodnutí přijatá v oblasti bezpečnosti pacientů

Závěrem chci poděkovat paní zpravodajce za výtečnou spolupráci.